Wir befinden uns in einer Diskussion, die äußerst wichtig ist. Wir sind alle natürlich dafür, dass Erfindungen patentiert werden, dass der Schutz der Erneuerungen auch wirklich denen zugute kommt, die etwas Neues erfunden haben. Allerdings, wenn es um Zuchtmethoden geht, gerade in den biologischen Bereichen, müssen wir sehr genau darüber nachdenken, was denn eigentlich tatsächlich eine Erfindung ist und was nur eine Entdeckung bzw. eine Weiterentwicklung von natürlichen Zuchtmethoden ist.

Und wir haben einige Fälle, da geht es um Tomaten, Brokkoli und andere Bereiche, in den wir uns fragen, in welche Richtung entwickelt sich denn dieses im Europäischen Patentübereinkommen. Und Sie, Herr Kommissar, haben gerade selber auch zugegeben, dass in den Bereichen der Patentierungsmöglichkeiten und der Umsetzung und Interpretation des Rechtes in diesem Bereich Grauzonen bestehen. Und um genau diese Grauzonen geht es, wenn wir sagen, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen.

Wir müssen dafür sorgen, dass unsere kleinen und mittleren Unternehmen dieses Züchterprivileg, das sie haben, auch weiterentwickeln und nutzen können, und dass es nicht dadurch kaputtgemacht wird, dass die Patente so erteilt werden, dass sie dieses Privileg gar nicht mehr nutzen können, dass sie nicht einmal mehr ungehindert das natürliche Material, das wir in der Natur haben, tatsächlich nutzen können. Und das ist einer der Punkte, die uns angehen und wo wir darum bitten, Herr Kommissar, dass die Kommission ein ganz besonderes Augenmerk darauf richtet und prüft, in welcher Art und Weise diese Verbote, die wir in der Biopatentrichtlinie durchgesetzt hatten und wir hatten ja heftige Diskussionen damals auch wirklich respektiert werden